pero es lo que pasó en Venezuela la semana pasada con el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Lamentablemente, hechos como estos ya no sorprenden en Venezuela. Queda cada vez más claro que Maduro no tiene ninguna intención de dejar el poder ni de negociar una verdadera transición democrática.